Dans un domaine comme celui ci, la coopération avec les groupes politiques et l'écoute sont indispensables pour aboutir à un rapport ambitieux et donner un nouvel élan au programme L'Europe pour les citoyens. Il s'agit d'un processus fondamental, alors que l'Europe est attaquée par le nationalisme et l'euroscepticisme et connaît une forte montée de l'intolérance, qui remet en cause le sentiment d'appartenance à un espace commun.

Selon moi, elles sont au nombre de quatre. D'abord, la question du budget. Je crois qu'il faut envoyer un message très clair nous voulons une augmentation substantielle des moyens mis à disposition de ce programme, qui concerne très directement les citoyens européens. Ce programme repose encore sur une enveloppe trop limitée. Il n'est pas normal, notamment, d'avoir un taux d'acceptation de dossiers aussi faible. Ne pas évoluer signifierait décrédibiliser ce programme auprès des citoyens les plus engagés, et c'est pourquoi nous avons demandé de porter ce budget à 500 millions d'euros, soit finalement un euro par citoyen. Sur la base juridique ensuite. Nous voulons être clairs le Parlement européen en tant qu'institution représentant les citoyens européens ne peut pas être absent du processus législatif, une solution juridique doit donc être trouvée, c'est non négociable, je crois. La troisième priorité, c'est le besoin d'une communication plus active. À l'ère du numérique et des réseaux sociaux, il est important que le programme puisse être plus visible sur le web et soit représenté dans un discours non bureaucratique et surtout plus pédagogique. Ce programme doit aussi toucher de nouveaux publics, les jeunes en particulier, dont on connaît le trop faible engagement civique, notamment au moment des élections européennes. Il faut donc dépasser les formats un peu compassés ou un peu trop traditionnels de réunions publiques en développant des projets plus dynamiques, qui permettent de faire partager des expériences. Enfin, pour être accessibles, les procédures de ce programme doivent être simplifiées. Les efforts doivent porter sur les petits porteurs de projets et associer davantage, dans la définition des priorités, la société civile, qui est très certainement bien placée pour traduire les préoccupations des citoyens. Ce programme doit soutenir une participation de publics plus variés, y compris des personnes vulnérables, qui doivent bénéficier d'aides supplémentaires.